To, co zobaczyliśmy, to przede wszystkim bardzo duże poparcie narodu, społeczeństwa mołdawskiego dla procesu integracji europejskiej.

bardzo duże postępy w walce z korupcją, która trawiła ten kraj wcześniej. Oczywiście istnieją problemy problemy wynikające z kryzysu gospodarczego, problemy wynikające z wciąż nierozwiązanej sytuacji w Naddniestrzu.